Deseo agradecer a sus Señorías que hayan accedido a mi ruego, por esta vez, sobre la urgencia de adoptar este acuerdo en segunda lectura, pero, sobre todo, quiero transmitirles el agradecimiento de las asociaciones de víctimas y familiares de víctimas de los accidentes de tráfico en las carreteras europeas, que hace más de tres años esperan este primer paso, crucial para evitar centenares de muertos más cada año. Soy consciente de la generosidad institucional que el Parlamento Europeo demuestra con este gesto, excepcional y único, en un asunto —la inclusión de las tablas de correlación— de importancia esencial para la buena aplicación del Derecho europeo, en el que, hasta ahora, el Consejo no ha demostrado ni la diligencia ni el compromiso necesarios. De ahí que me vuelva ahora hacia la Presidencia en ejercicio del Consejo para declarar que, habiendo recibido con satisfacción las indicaciones positivas de la recién estrenada Presidencia polaca en relación con nuestra justa demanda de incluir las tablas de correlación, deseamos y contamos con que se consiga una rápida solución horizontal, tanto en el Consejo como en la Comisión. En este sentido, espero que los Estados miembros garanticen una transposición y aplicación adecuadas de esta norma, en el mayor interés de la seguridad vial y de todos los ciudadanos europeos.